Que el Estado miembro más joven de la Unión ocupe esta Presidencia es un ejemplo de que la ampliación es el único camino a seguir para la Unión Europea. Los mensajes ambiguos sobre la ampliación tienen que terminar. Confunden a nuestros amigos y aliados, reducen nuestra credibilidad y abren la puerta para que otras potencias con intereses oscuros ocupen nuestro lugar. El día que Europa cierre la puerta a los Balcanes habrá empezado la deconstrucción de la Unión Europea. Me ha gustado el plan presentado para la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Después del dolor que el Brexit va a producirnos, es verdad, debemos señalar con el dedo a los enemigos de Europa, debemos señalar con el dedo a los nacionalistas, a los separatistas y a los separadores. El nacionalismo es el enemigo de la paz. Y sí, es verdad ―como has planteado Andrej―, debemos defender el Estado de Derecho con todas nuestras fuerzas. Debemos respetar la independencia de jueces y tribunales. Debemos atender y respetar las resoluciones de jueces y tribunales. Y este Parlamento tiene que aceptar las resoluciones de jueces y tribunales, y si quiere reconocer que respeta el Estado de Derecho tiene que atender a las peticiones de los jueces y tribunales. Deseo que bajo tu Presidencia el Brexit sea la última vez que ocurra que el Brexit sea el último divorcio de Europa que el Brexit sea la última victoria del nacionalismo.